Aber die Klagen von allen Seiten zeigen, dass wir weiter gehen müssen, dass wir den Zuckermarkt weiterentwickeln müssen.

Die AKP Staaten haben nicht den Zucker nach Europa geliefert, sondern sie haben woandershin geliefert, denn die Märkte auf der gesamten Welt haben sich verändert. Sie haben sich in den letzten Jahren massiv verändert, anders als man es vorhergesehen hatte. Die Nachfrage ist in vielen Drittstaaten gestiegen, was man nicht voraussehen konnte.